Maar ik roep de Commissie op om ons te verzekeren dat wij niet afhankelijk worden van Chinese of Amerikaanse bedrijven.

Wij kunnen nu de regels maken die ons een voorsprong geven op de rest van de wereld.

Dus wat dat betreft praten we voor iedereen. Goede wetgeving is voor iedereen van belang.